Señora Presidenta, señor Comisario Andor, el consenso que existe en todos los niveles ―y en esta Cámara se está viendo durante el debate― sobre la necesidad de una estrategia para las personas sin hogar hace de verdad incomprensible la actitud de la Comisión Europea al respecto y sus reticencias a ponerla en marcha. El número de personas, de familias enteras que están en la calle cada vez es mayor y, por eso, no podemos mirar para otro lado. Esta es una ocasión para demostrar que la solidaridad europea es una realidad y no un montón de palabras vacías de contenido que lo que de verdad nos importa son las personas y sus problemas. La crisis económica y su desastrosa gestión han tenido un impacto demoledor en muchas sociedades europeas la privación de un techo es una de las más crueles formas de exclusión social ―y en España estamos viviendo ese drama con los miles de familias desahuciadas―. Por eso, no podemos perder ni un minuto más, señor Comisario, y tenemos que poner en marcha esta estrategia ya, por favor, háganlo.